168 de mii de cetățeni europeni mor în fiecare an din cauza accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, iar alte 7 milioane sunt răniți în accidentele de muncă.

Investițiile în politicile de prevenire a riscurilor de accident în muncă asigură creșterea productivității și a competitivității, asigură sisteme viabile de securitate socială și scăderea cheltuielilor de securitate socială, estimate la 5,9 din PIB. Măsurile de austeritate din timpul crizei economice nu trebuie să pericliteze măsurile privind sănătatea și securitatea în muncă. Atrag atenția asupra recunoașterii condițiilor grele de muncă și a adoptării măsurilor de sănătate și securitate, necesară pentru acest gen de locuri de muncă.